Necesitamos un nuevo modelo que equilibre nuestras tres necesidades seguridad, sostenibilidad y competitividad. Y, con este objetivo, estamos trabajando en una respuesta común. El año 2007 fue decisivo, porque establecimos objetivos precisos. Fue una decisión para evitar que la temperatura aumentara hasta un punto sin retorno, pero tomada desde el conocimiento de que la inacción tendría otros costes para la economía mundial, mientras que invertir en eficiencia y renovables podría ser rentable. Para convencer a la ciudadanía y al mercado de la voluntad firme para conseguir estos objetivos, necesitábamos un marco legislativo sólido y estable que diera seguridad jurídica para invertir, de ahí las seis iniciativas legislativas del paquete verde.

Destacaría el acuerdo en torno a la Directiva de renovables y los acuerdos recientes en torno a dos Directivas muy importantes la de eficiencia en los edificios y la que regula el etiquetado energético. Son medidas que implican cambios, pero que son también un estímulo decisivo y real para el crecimiento económico en la creación de empleo.

Hemos hecho mucho en Europa.